Señora Presidenta, desde el Parlamento Europeo quiero rendir hoy homenaje a todas las mujeres porque, a pesar de que hemos avanzado mucho desde ese marzo de 1911-cuando las mujeres salían a la calle a pedir el voto y mejores condiciones de trabajo−, creo que la igualdad de la mujer está aún muy lejos. Hoy las mujeres pueden trabajar sin tener que pedir permiso a nadie pero, en muchos casos, siguen cobrando menos que los hombres por un trabajo similar, lo cual es inaceptable.

Creo que otra realidad incómoda, pero que hay que seguir denunciando, es la violencia contra las mujeres. Solo este año ya ha habido un número excesivo de mujeres asesinadas, sin contar las graves amenazas de quienes se creen con el derecho de ejercer violencia física o psicológica sobre ellas.

También tenemos que decir, y me gustaría recordar, que la maternidad sigue siendo un obstáculo para la progresión de la mujer y creo que es una tendencia que habría que cambiar. Quiero lanzar un mensaje de esperanza muchas mujeres, con la ayuda de cada vez más hombres, tenemos que avanzar en el camino de la igualdad de oportunidades, derechos y también de deberes. Hemos recorrido mucho camino pero hay mucho por hacer. Tengo que reconocer que no creo de manera absoluta ni rotunda en las cuotas, pero tengo que decir que algo hay que hacer y estoy de acuerdo con muchas de sus Señorías colegas y, por supuesto, con la señora Reding, en abrir este debate y en avanzar por ese camino para que las mujeres recuperen el sitio que merecen, y para ello puede contar con mi ayuda.